Panie Przewodniczący! Pani Wysoka Komisarz! Po pierwsze, dziękuję w przededniu szczytu na temat partnerstwa wschodniego za wyrazy poparcia dla Gruzji. Chcę, żeby w przededniu tego szczytu w tej Izbie padły słowa, że integralność terytorialna Gruzji to jest kwestia honoru Zachodu ja tak uważam. Oczywiście bardzo dużą częścią naszej debaty dzisiaj jest sytuacja na Ukrainie i chcę powiedzieć, że jakkolwiek jestem bardzo daleki od bycia zwolennikiem i admiratorem prezydenta Janukowycza, to uważam za szalenie niestosowne porównywanie dzisiejszej sytuacji na Ukrainie do czasów stalinowskich, bo takie porównanie jest po prostu nieuczciwe, a zwłaszcza w ustach tych, którzy milczą na temat praw człowieka w Rosji. Chcę powiedzieć, że jeżeli nasi koledzy w tej Izbie wykazują i bardzo słusznie ogromne zainteresowanie problematyką praw człowieka na Ukrainie podkreślam, bardzo słusznie to oczekuję od tych kolegów, od ich partii politycznych i od ich kanclerzy, by wykazywali taką samą troskę o prawa człowieka,